Le banche europee hanno ormai raggiunto dimensioni difficilmente controllabili e la crisi di una di esse può trascinare nel baratro l'intero mercato finanziario e l'economia di un paese ben vengano quindi maggiori controlli e garanzie anche a livello europeo. Resto tuttavia scettico riguardo a tutti i meccanismi di vigilanza che negli ultimi anni sono clamorosamente falliti sia a livello nazionale sia a livello europeo. Negli ultimi mesi in Italia abbiamo avuto il celebre caso della banca Monte dei Paschi, non so se un meccanismo di vigilanza europeo sarebbe stato più efficace, ma fare peggio era sicuramente impossibile. All'epoca alla Banca d'Italia c'era Mario Draghi e non ha fatto nulla, non è riuscito a fare nulla. Mi auguro che questo non si ripeta ora con il nuovo ruolo della BCE perché, in tal caso, le conseguenze si pagherebbero in tutta Europa. Mi domando poi quale sarà l'utilità e l'efficacia della nuova Autorità bancaria europea poiché fino ad ora non è servita praticamente a niente. Si è trattato solo dell'ennesima e inutile agenzia europea, forse riportarla sotto la BCE ha effettivamente un senso logico. Gran parte dei problemi bancari derivano a mio avviso da un errore che ho già sottolineato più volte in quest'Aula, ovvero dalla sciagurata cancellazione della separazione bancaria come previsto dalla legge Glass Steagall americana. Proprio la scorsa settimana, anche nel Senato degli Stati Uniti è stata presentata una proposta di legge volta alla reintroduzione della Glass Steagall, come del resto già avvenuto alla Camera dei rappresentanti americana. L'Europa dovrebbe seguire questa strada perché oggi parliamo di unità bancaria e di unione bancaria, ma forse porterebbe molti più benefici una separazione bancaria.